Señora Presidenta, yo me quería referir al último informe del Fondo Monetario Internacional, que recordaba las crecientes desigualdades que recorren hoy Europa y el mundo y nos alertaba de que la desigualdad hoy no solo es un problema social, sino que es un grave escollo para el crecimiento económico.

pero, sobre todo, están corroyendo nuestra democracia, la democracia europea y la de nuestros Estados, porque sin un modelo justo socialmente es imposible tener crecimiento económico y una democracia sostenible a largo plazo.